După cum știți, România se confruntă de mai bine de o săptămână cu inundații care au dus la decesul a 23 de persoane și distrugerea a mii de locuințe. În condițiile actuale, România are nevoie de sprijinul financiar al Comunității Europene din Fondul de Solidaritate, cu atât mai mult cu cât guvernul de la București s a dovedit incapabil să gestioneze dezastrul, să ia toate măsurile care se impun și să reducă pagubele. Doresc să fac un apel, domnule președinte, la solidaritate față de cei afectați de inundațiile produse în ultima perioadă în România. În acest sens, cer și Parlamentului European să sprijine activarea Fondului de Solidaritatea al Uniunii Europene și alocarea sumei considerate ca fiind corespunzătoare pagubelor produse. Țara mea, domnule președinte, are nevoie de acest sprijin cât mai curând cu putință.